Vážená paní předsedající, pane komisaři, přibližně před dvěma lety jsem na tomhle místě řekl, že makroregionální strategii považuji především za politický nástroj, který má usnadnit územní spolupráci a podpořit spolupráci na vnitřním trhu. Jde podle mého názoru především o nástroj pro efektivnější využívání stávajících iniciativ, programů, finančních nástrojů, platforem pro spolupráce a institucí. Nástroj pro racionalizaci a lepší strukturování přístupu k výzvám, kterým čelí větší evropské přeshraniční geografické celky. Nástroj, založený na odsouhlasených a schválených principech. Třikrát ne, tedy rozpočtové a finanční neutralitě, legislativní neutralitě a institucionální neutralitě. Na těchto slovech po zkušenostech z minulých dvou let jako koordinátor mé frakce nebudu nic měnit. Z pohledu frakce Evropských konzervativců a reformistů je tak klíčové, aby byl koncept makroregionálních strategií na evropské úrovni řešen strukturovaně a systematicky v kontextu dalších politik. Je proto žádoucí volit strategický přístup k této problematice, a to zejména co se týče počtu strategií, jejich koncentrace, charakteru, prioritních projektů i vlastního řízení. Žádám proto Komisi, aby vyjasnila, jaký hodlá zaujmout přístup nejenom k alpské strategii, ale i k ostatním již existujícím či nově uvažovaným makroregionálním strategiím, které mohou vzniknout v jiných částech Evropy jako například v oblasti Karpat.